Spoštovani, hvala lepa, govoril bom o drugem degradiranem področju, in to je Šaleška dolina, pred mano je že pred par urami že en poslanec o tem govoril, namreč prejšnji teden je bil v državnem zboru posvet o podnebnem dogovoru, Sobotni prilogi pa so tudi slovenski znanstveniki izrazili jasno mnenje, da da je potrebno brez odlašanja ukrepati za preprečitev še hujše podnebne krize. Del tretje razvojne osi, ki bo šel od Velenja proti proti Slovenj Gradcu in že pred tem hudo posega v gozdove in kmetijska zemljišča v Sloveniji. Postavljam vprašanja, gospod minister Zajc, kako je pripravljena zaščita Šoštanja in sosednjega Velenja, to so degradirana območja za mene, ter ostalih krajev v šaleški dolini zaradi ugrezanja in zalivanja lignitokopa, isti problem je pred mano izpostavil poslanec, ki je opozoril, da na da se na tem območju nahajajo opustošeno odlagališče hudo strupenih nevarnih odpadkov iz, Tovarne usnja Vrhnika in so podvrženi istim procesom. Ali je za celotno območje izdelan evakuacijski načrt pred nenadzorovanim pogrezanjem okoliških površin in zgradb, kako so upoštevane poškodbe objektov robne cone, na kateri teče hitra cesta po sedanji trasi zaradi naklona plasti glede na zelo, ozko vrisano območje lignitokopa, poglejte imam narisano, hitra cesta gre dejansko nad rudnikom nad nad zemljiščem, ki se ugreza, in drugič projekt državne ceste je načrtno načrtovan preko ugrezninskega polja lignitokopa, kje so plasti nenosilne in, ne, in se posedajo zaradi posledic večdesetletnega intenzivnega rudarjenja v globino več sto metrov, imam, iz, Google mapsa, kako se jezera širijo, zlasti Šoštanjsko, in kako se jezeri poglabljata, vse to ni brez posledic. Spoštovana gospa ministrica, kakšna so zagotovila, Alenka Bratušek, kakšna so zagotovila, da stroški sanacije posledic rudarjenja ne bodo bremenili DARS-a in da posledično ne bo sledilo povišanje cestnin vinjet in dodatnega dviga javnega dolga za tretjo razvojno os v tem delu, na kar se vas v prejšnji ob prvi obravnavi poroštvenega zakona opozarjali poslanci iz večih strank? Gospa ministrica, prosim, če mi lahko pojasnite, kako lahko imamo na Koroškem za devet tisoč vozil štiripasovnico predvideno po gozdovih in po kmetijskih zemljiščih, na Dolenjskem pa za preko dvajset tisoč vozil dvopasovnico? Jaz tega ne razumem in ta zadeva piše v poroštvenem zakonu in prosim, ker tega ne razumem, če se mi lahko dodatno obrazloži, zakaj gospa ministrica, se ne odzovete na anomalijo, ki je ki jo navaja tudi sam poroštveni zakon na osrednjem in južnem delu tretje razvojne osi, to je za Dolenjsko, kjer dobesedno piše, citiram: "Je bila študija variant, da je bilo v študiji variant preučena tudi varianta s, potem ko zdajšnji cesti z delnim rekonstruiranjem ozkih grl in fazno ter etapno izgradnjo." Konec navedka. Študija variant, mora vključevati tudi preučitve možnosti nadgradnje obstoječih povezav.